Das zieht sich ja nun schon etwas länger hin. Meines Erachtens ist es jetzt an der Zeit wie das auch viele Kollegen deutlich gemacht haben dass wir wirkliche Maßnahmen in die Debatte mit einbeziehen und auch verabschieden. Dazu gehört nicht nur, über Verschärfungen nachzudenken, sondern überhaupt erst einmal die existierenden Grundlagen umzusetzen. In vielen Mitgliedstaaten sind die existierenden Antikorruptionsgesetze noch nicht umgesetzt. Wir müssen daran arbeiten, dass diese umgesetzt werden. Und dann brauchen wir neue Maßnahmen, die aber auch auf gemeinsamen europäischen Standards aufbauen, etwa den Europäischen Staatsanwalt, der natürlich im Bereich Wirtschaftskriminalität und Korruptionsbekämpfung besonders aktiv sein muss, auch weil er die Entfernung zum Geschehen hat.